Snaha o vytvorenie jednotného trhu pre podniky a rast naráža na mnohé administratívne prekážky, ktoré sú prirodzeným dôsledkom toho, že sa podnikateľské prostredie v členských štátoch vyvíjalo oddelene v rozdielnych etapách a podmienkach. Úsilie o synchronizáciu podnikateľského prostredia všetkých dvadsiatich siedmich členských krajín sa mi zdá ako veľmi náročná ambícia. Preto by som si dovolil upozorniť aj na možnosť alternatívneho postupu, ktorý nevyžaduje od počiatku absolútnu kooperáciu všetkých členských krajín. Postupom podľa článku 20 Zmluvy o Európskej únii sa nám už podarilo takzvanou posilnenou spoluprácou v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov posunúť dlho neriešiteľný problém európskeho patentu výrazne dopredu. Som presvedčený, že ak by sa našla vôľa skupiny najmä hospodársky silnejších členských štátov ako sú Francúzsko a Nemecko na zjednotenie účtovných pravidiel a vytvorenie spoločného účtovného a daňového systému, bolo by možné formou posilnenej spolupráce podľa článku 20 Zmluvy o Európskej únii vytvoriť základ spoločného účtovného systému,

Som presvedčený, že dobrým výberom premyslených postupných krokov je možné výrazne napomôcť fungovaniu jednotného trhu Európskej únie.